¿Me podría usted decir qué expectativas positivas se le pueden dar al 60 de la población juvenil que en estos momentos está en paro en España y en otros países, debido en gran medida a ese tipo de medidas que usted ha considerado que son positivas?